Señora Presidenta, señor Comisario, señora Ministra Creighton, el Semestre Europeo constituye una oportunidad para detectar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema, así como la posibilidad de dejar clara cuál es nuestra hoja de ruta. Además, es especialmente importante en un momento en el que prima crear confianza. El Parlamento, como institución de representación de los ciudadanos europeos, tiene la obligación de dejar clara su posición. En este caso, debemos empezar a marcar pautas para el tan necesario crecimiento económico, fundamental para hacer frente a un nivel de desempleo preocupante, especialmente el desempleo juvenil. Estoy de acuerdo con el Comisario Olli Rehn en que hace falta una política y una base industrial fuerte en Europa. Y espero que la política comercial que diseña el Comisario De Gucht sea acorde con esta necesidad. También quisiera hacer un llamamiento a la responsabilidad. Nos estamos jugando mucho nuestro futuro y el de las futuras generaciones. Pero también quisiera hacer un llamamiento para que no caigamos en el falso debate entre austeridad y crecimiento.

Debemos ser firmes y cumplir los objetivos de consolidación fiscal, pero también debemos estar abiertos a la posibilidad de flexibilizar esos objetivos y adaptarlos a la realidad económica actual y a las necesidades económicas presentes, tal y como ya recoge el six pack